de la qualité des eaux. Parmi les regrets, il faut déplorer que l'accent n'a pas été suffisamment mis sur l'urgence à réduire les pollutions diffuses urbaines, industrielles et agricoles, par tous les moyens. Il reste à renforcer les engagements en faveur des écosystèmes aquatiques et de la biodiversité, notamment par une réglementation sur nos sols, pour pouvoir un jour atteindre le bon état des lieux dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui ne sera malheureusement pas encore le cas en